virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrjú tvö þúsund og sex um fleiri lögum varðandi endurskoðendur og skoðunarmenn frumvarp þetta er lagt fram samhliða frumvarpi til breytinga á lögum um bókhald

töluverðar breytingar voru þá gerðar á áður gildandi lögum og reglum um endurskoðendur samkvæmt þeim lögum geta ekki aðrir en þeir sem fá löggildingu ráðherra endurskoðað reikningsskil og áritað þau í samræmi við endurskoðunina meginbreytingar þær sem hér eru lagðar til leiða af því að breyta núverandi lögum sem leggja störf endurskoðenda og skoðunarmanna að jöfnu þá verður í framhaldi af því að fylgja þeirri breytingu eftir með breytingum á löggjöf í félagarétti svo sem lögum um hlutafélög einkahlutafélög og fleiri lögum sem gera kröfu um kosningu endurskoðenda og eða skoðunarmanna í samþykktum sínum og framlagningu endurskoðaðra ársreikninga í frumvarpinu er einnig lagt til að falla frá endurskoðunarskyldu minni félaga eins og þau eru skilgreind í nítugasta og áttundu grein laga um ársreikninga er það í samræmi við heimild í annarri málsgrein fimmtugustu og fyrstu grein í fjórðu tilskipun evrópusambandsins um ársreikninga félaga með takmarkaðri ábyrgð að falla frá endurskoðunarkröfu minni félaga einnig eru lagðar til breytingar á áttundu grein laganna sem fjallar um þau skilyrði sem félög verða að uppfylla til að fá heimild ársreikningaskrár til að færa bókhald og semja ársreikninga í erlendum gjaldmiðli ekki er um að ræða efnisbreytingu á ákvæðinu en í ljósi reynslu sem komin er á veitingu þessarar heimildar er lagt til að gera ákvæðið skýrara með frumvarpinu er einnig lagt til að koma til framkvæmda hér á landi ákveðnum þáttum tilskipunar evrópuþings og ráðsins númer tvö þúsund og sex fjörutíu og sex e b um góða stjórnunarhætti skráðra félaga á skipulegum verðbréfamarkaði og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar númer fimmtán hundruð sextíu og níu tvö þúsund og sjö e b um eftirlit ársreikningaskrár með félögum utan e e s ríkjanna sem skrá verðbréf sín á skipulegum verðbréfamarkaði

endurskoðunar í efnahags og skattanefnd að auki er rétt að vekja athygli á því að á undanförnum vikum hefur ríkisstjórnin unnið að því að auka upplýsingaskyldu félaga hvað varðar eignarhald þeirra og fyrir alþingi liggur frumvarp hæstvirtur viðskiptaráðherra þar að frumvarp sem ég mæli hér fyrir verði skoðað í efnahags og skattanefnd til að tryggja samræmi

að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu